Spoštovani gospod predsednik, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje vprašanje se naslavlja na Ministrstvo za zdravje, gospoda Sama Fakina. Sprašujem vas v zvezi z aktualno problematiko, katera je prisotna v našem zdravstvenem sistemu. Problematika ne samo, da je aktualna, je tudi že tradicionalna, saj se na tem področju v preteklosti ni naredilo ni naredil tako velik velik korak, da bi ga kot pozitivnega prepoznala slovenska javnost in zaposleni v zdravstvenem sistemu. Vprašanje je sledeče: zakaj so medicinske sestre, katere so zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru, izenačene v plačilnem razredu z medicinskimi sestrami, katere delajo v zdravstvenih domovih? Gre za gre za dvoje neprimerljivih situacij opravljanja zahtevnosti dela. Zato me tudi zanima: če mislite v sklopu pogajanj predlagati kakšne spremembe glede višine plač in pa kaj si mislite glede fiksnega in variabilnega dela plačila zdravstvenih uslužbencev? Drugo vprašanje pa je: glede na demografsko spremembo v naši družbi je popolnoma jasno, da se prebivalstvo stara. Kakšni so bodoči plani za financiranje domov za ostarele, glede na to, da je vedno večja potreba po koriščenju teh storitev? Hvala.